cu Mercosur, aș vrea să fac câteva precizări legate de relația cu Brazilia, statul cu cea mai mare influență în America de Sud și cu cele mai mare șanse de a deveni factor de stabilitate în această regiune.